frú forseti ég hef alltaf litið á það sem sérstök forréttindi að fá að ræða við þingið um utanríkismál og það er mér sérstakt gleðiefni að geta flutt hér árlega skýrslu til þingsins þessi skýrsla er um það bil hundrað síður og lýsir ákaflega vel því starfi sem er bæði lifandi og öflugt sem okkar smáa en knáa utanríkisþjónusta sinnir ég vil líka segja það út af þeim umræðum sem hér hafa orðið á þessum morgni að ég hef aldrei hafnað því og mér þykir illt að sitja undir því að hafa hafnað því að eiga viðræður við þingið um aðildarumsóknina sem ég hef borið hér fram í þinginu og mér þykir vænt um það að háttvirtur þingmaður sigurður ingi jóhannsson staðfesti það hér áðan í umræðunni að ég hefði fallist á umræðu og það hefði verið búið að tímasetja hana staðreyndin er sú að ég tel að það sé fátt mikilvægara að ræða milli mín og þingsins en einmitt aðildarumsóknin vitaskuld er það þannig að það eru mörg önnur mál sem líka eru ákaflega mikilvæg og á þessu ári sem ég er núna að flytja skýrslu um hefur fjögur mál borið hæst sem mjög mikilvægt er fyrir okkur að eiga samræður um og sem við höfum reyndar að mörgu leyti í sumum efnum að verulegu leyti átt feikilega gott samstarf um það er í fyrsta lagi umsóknin um aðild að evrópusambandinu það er í öðru lagi viðurkenning á fullveldi palestínu það er aukin áhersla á þróunarsamvinnu og sömuleiðis á málefni norðurslóða ég vil þakka þinginu afar gott samstarf í þessum efnum það kann vel að vera að það sé ágreiningur og sums staðar djúpstæður ágreiningur á millum þings einstakra þingmanna þingflokka varðandi aðildarumsóknina en hitt er algjörlega ljóst að samstarfið hefur verið gott ég hef hvenær sem er komið til fundar við nefndina til þess að ræða þau mál ég hef til dæmis nýlega verið á tveimur opnum fundum hjá nefndinni þar sem fjölmiðlar hafa verið þar sem ég hef farið yfir stöðuna eins og hún er og svarað öllum spurningum staða viðræðnanna er núna þannig að í lok mars höfðu fimmtán kaflar verið opnaðir og tíu verið lokað það þýðir að á þeim níu mánuðum sem sjálfar viðræðurnar höfðu staðið höfum við þess vegna opnað tæplega helming þeirra þrjátíu og þrjá kafla sem um þarf að semja og höfum samið um næstum því þriðjung við gerum líka ráð fyrir því að opna allt að fimm kafla í júní og við gerum sömuleiðis ráð fyrir því að í lok dönsku formennskunnar verði ísland búið að afhenda samningsafstöðu í alls tuttugu og níu köflum þar á meðal ákaflega mikilvægum köflum sem við höfum beðið eftir að geta komist í samninga við svo sem um gjaldmiðilinn umhverfismál byggðir og matvæli við höfum oftsinnis tekið stöðuna í landbúnaðarmálum gagnvart evrópusambandinu hér í þessum sal frá því er að greina að í landbúnaði vinna menn nú kappsamlega að því að mæta opnunarviðmiðum sem tengjast þeim kafla það er von mín að sú vinna skapi góðan grunn að samningsafstöðunni sem við leggjum vonandi fram í haust við höfum frá upphafi lagt þunga áherslu á það að opna sjávarútvegskaflann sem fyrst menn þekkja umræðuna um það hér í þessum sal endurskoðun fiskveiðistefnu e s b hefur tafist um ár og sambandinu er væntanlega erfitt að ganga til samninga á grundvelli stefnu sem það ætlar sjálft að breyta marktækt í lok næsta árs við skulum heldur ekki ganga að því gruflandi að makríll kann líka að hafa þvælst inn í gangvirkið við heyrðum öll yfirlýsingar írska sjávarútvegsráðherrans núna fyrir örskömmu og þó það liggi algjörlega skýrt fyrir síðast með yfirlýsingu barrosos í vikunni til háttvirts formanns utanríkismálanefndar að hér er um óskyld mál að ræða þá er alveg ljóst að frændur okkar írar eru reiðir og svo er um fleiri ég vil hins vegar líka vekja athygli þingheims á orðum stækkunarstjórans hann sagði í síðustu viku að hann teldi hægt að opna alla kafla á þessu ári í því felst vitaskuld fyrirheit um opnun sjávarútvegskaflans fyrr en seinna sem íslendingar tóku vel eftir frú forseti sjálfur tel ég að auk fiskjar verði mikilvægasta málið myntin og gjaldeyrishöftin íslenskt efnahagslíf með öll sín tækifæri auðlindir til lands og sjávar vel menntað og kraftmikið fólk að ógleymdri mjög sterkri stöðu á norðurslóðum glímir enn við þá innbyggðu kerfisgalla sem hafa valdið óstöðugleika um áratugaskeið og sem áttu sinn ríka þátt í efnahagshruninu staðan í dag er þannig eins og við vitum að yfir okkur hangir snjóhengja í formi ríflega þúsund milljarða strokgjarnra króna í eigu útlendinga eitt mikilvægasta viðfangsefni samninganna verður að ná samstarfi við evrópu um afnám gjaldeyrishaftanna og bræða snjóhengjuna án þess að hún breytist í efnahagslegt hamfarahlaup sem flæðir yfir okkar efnahagskerfi þetta tvennt frú forseti tel ég að sé líklega mikilvægasta viðfangsefni íslendinga í dag í því efni er rétt að undirstrika að aðild opnar okkur líka leið til að koma krónunni í var alveg eins og slóvenía og eistland getur ísland hafið þátttöku í hinu svokallaða erm tvö samstarfi aðeins örfáum mánuðum eftir formlega aðild um leið kemst íslenskra krónan í skjól um leið kemst á langþráður stöðugleiki með stuðningi evrópska seðlabankans vextir lækka og verðbólgan líka aðild að erm tvö samstarfinu er háð afnámi gjaldeyrishafta og þess vegna tel ég að þessi leið í gegnum e s b sé besti kosturinn til þess að losna við þau og snjóhengjuna líka og ég tel út af þeirri umræðu sem farið hefur fram að það verkefni sé einfaldlega of brýnt til þess að bíða frú forseti í umræðunni sem hefur tengst evrópusambandinu hefur margt borið á góma og menn hafa notað ýmislegt sem upp á hefur komið til þess að setja fram fullyrðingar um að það sé nauðsynlegt að slá umræðunni á frest það er alveg rétt að kringumstæðurnar í aðildarferlinu hafa að mörgu leyti verið óvenjulegar evruvandinn er ekki að fullu leystur og icesave og makríll hafa truflað marga þess vegna tel ég að það sé ekkert óvænt við það að andstæðingar aðildar noti þetta sem átyllu til þess að fresta ferlinu það gleður mig hins vegar að þeir að minnsta kosti í þessum sal eru flestir nógu skynsamir til þess ganga ekki lengra en það og það þykir mér athyglisvert siglingin á evrusvæðinu verður vafalítið kröpp enn um sinn þar hafa menn eins og við vitum og höfum rætt hér í þessum sal

það sem skiptir mestu fyrir íslendinga er hins vegar þetta þegar kemur að þeim tímamótum að við getum gengið í myntbandalagið verður evran orðin sterkari hún verður komin á traustari þverbita og hún verður orðinn betri gjaldmiðill fyrir ísland en hún var þegar við lögðum af stað í þetta ferðalag icesave er í farvegi dómsmáls eins og íslendingar vildu sjálfir svo varla ætti það að trufla viðræðurnar andstæðingar icesave sögðu sjálfir að málið væri svo stórt að það hyggi að rótum fjármálakerfisins í evrópu í því ljósi hefði ekki átt að koma nokkrum manni á óvart að framkvæmdastjórnin noti rétt sinn til meðalgöngu í málinu ég vakti raunar athygli á þeim möguleika í tilkynningu í fyrri hluta mars málflutningsmaður okkar tim ward sagði fulltrúum þingsins sömuleiðis að hann teldi meðalgönguna líklega það vill hins vegar svo til að hann og málsvarnarteymið einróma telja það styrkja stöðu málsóknar íslands fyrir dómstólnum þetta snýst jú um það að vinna mál sem við erum með í töluvert þröngri stöðu er þá rökrétt að fresta viðræðum eins og sumir kröfðust af því e s b fer leið sem okkar eigin málsvarar telja að auki vinningslíkur íslands það sjá allir þverstæðuna í málflutningi af þessu tagi makríldeiluna sem mjög hefur verið hér til umræðu og eðlilega hefur skotið mörgum skelk í bringu við höfum rekið hana eins og hverja aðra hefðbundna fiskveiðideilu og í þeim eru íslendingar þjóða bestir eins og menn muna vorum við í upphafi útilokuð frá viðræðunum en höfum náð þeim árangri í krafti okkar reynslu að brjóta okkur leið að samningaborðinu íslendingar banna sjálfir skipum frá noregi og e s b að landa makrílafla hér á landi við gerum ekki athugasemdir við að framkvæmdastjórnin afli sér sams konar heimilda sjávarútvegsnefnd evrópuþingsins lítur hins vegar svo á að tillaga framkvæmdastjórnarinnar sé vitabitlaus og hefur í reynd lagt til að heimilt verði að banna innflutning á öllum sjávarafurðum það brýtur augljóslega gegn alþjóðlegum samningum og því er að sjálfsögðu harðlega mótmælt af okkar hálfu það er hins vegar mikilvægt að menn geri sér grein fyrir stöðu málsins þetta er ekki hin endanlega niðurstaða tillaga framkvæmdastjórnarinnar var önnur nú fer af stað samráð um hvernig niðurstaðan verður á milli þingsins og ráðsins með aðkomu framkvæmdastjórnarinnar og það eru þrír til fimm mánuðir í þá niðurstöðu þá þarf síðan enn aðra ákvörðun af hálfu framkvæmdastjórnarinnar um hvaða heimildir hún kýs að nota gegn einstökum ríkjum og þá hugsanlega færeyjum og íslandi það er auðvitað alveg ljóst að ef e s b kýs að grípa til einhverra vitlausra aðgerða sem ekki standast munum við að sjálfsögðu meta okkar viðbrögð út frá því ég tel að kröfur um að slá aðildarviðræðum á frest séu óðagot og yfirskot í þessu samhengi má ég þá minna á það hverjir gengu á fund stækkunarstjórans í síðustu viku og kröfðust þess að viðræðum við íslendinga yrði slitið það voru einmitt þeir sem vilja ráðast í hvað harkalegastar aðgerðir gegn okkur og harkalegri en framkvæmdastjórnin lagði til eigum við þá að taka undir kröfur hörðustu andstæðinga okkar í deilunni það tel ég öldungis fráleitt við hefðum ekki unnið landhelgisstríðin með því að falla með þeim hætti fyrir kröfum þeirra sem verst vilja okkur það sama gildir um þetta mál af því að ég heyrði hér hvíslað úti í sal var það einmitt þannig að það var utanríkisráðherra sem sagði að við kyssum ekki á vönd kvalara okkar ber mönnum að hafa það í huga frú forseti ég tel að aðild að evrópusambandinu snúist um langtímahagsmuni fyrir ísland hún snýst um efnahagslegan stöðugleika um afnám gjaldeyrishafta um lægri vexti helst um þýska vexti í framtíðinni um lægri verðbólgu afnám verðtryggingar og auknar evrópskar fjárfestingar hún snýst um það að skapa þau störf sem við þurfum á að halda hún snýst um valkost fyrir íslensku þjóðina inn í framtíðina við þurfum að hafa úthald við þurfum að hafa úthald í aðildarviðræðunum en við þurfum líka að hafa úthald í deilunni um makrílinn ég segi það alla fullum fetum að við getum lokið hvorutveggja en þá þarf vitaskuld þolgæði og þokkalegt stöðumat hverju sinni það eru

ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka þinginu fyrir gott samstarf í þessum málum og það eru sérstaklega þrjú mál sem ég vil draga fram þar sem mér þykir að samvinna okkar og yfir flokksbönd hafi tekist sérlega vel fyrst vil ég auðvitað nefna þau stórtíðindi sem urðu þegar alþingi samþykkti skömmu fyrir jól að viðurkenna sjálfstæði palestínu þar með varð ísland fyrsta ríkið í evrópu og á vesturlöndum öllum til að taka það sögulega skref enginn þingmaður greiddi atkvæði gegn því það var táknrænt það var sögulegt og mér fannst það sýna stórlyndi þingsins fyrir það vil ég þakka þingheimi í dag afstöðuna í palestínu tel ég vera dæmi um sjálfstæði íslendinga í utanríkismálum ég gæti líka rakið hvernig það er hægt að taka hana sem dæmi um hvernig lítil þjóð undirbýr af kostgæfni og metur afleiðingarnar af stórpólitískri ákvörðun það sem skiptir þó mestu máli í dag er sú staðreynd að við ætlum ekki að sleppa hendinni af palestínu það gleður mig að geta sagt frá því að í mínu góða ráðuneyti vinnum við um þessar mundir að áætlun um það hvernig við getum stutt við palestínsku þjóðina gegnum þróunarsamvinnu það væri líka gott að geta notið liðsinnis þingsins í því efni annað mál sem ég vil líka þakka samstarf um er áætlun vegna þróunarsamvinnu íslands sem þingið samþykkti einróma í fyrrasumar frú forseti ég hef sjálfur notið þeirrar gæfu að upplifa af eigin raun þau áhrif sem framlög til þróunarlanda hafa það var áhrifamikil stund fyrir mig þegar ég og nokkrir aðrir íslendingar afhentum fullgerðan spítala í monkey bay í malaví í síðasta mánuði sem þjónar jafnmörgum íbúum og búa á öllu reykjavíkursvæðinu ég hugsa að líklega gleymi ég seint orðunum sem örlítil ljósmóðir í drifhvítum búningi í íslenskri heilsugæslustöð langt inni í skógi í nankumbasveit lét falla börnin lifa hjá okkur nú eiga íslendingar örlítinn hlut í sextán þúsund börnum sem hafa fæðst á þremur íslenskum fæðingardeildum í héraðinu heimsókn eins og sú sem ég fór í til sem fulltrúi íslands til eins af fátækustu svæðum afríku breytir viðhorfum manna ég játa það fúslega að heimkominn sá ég okkar eigið líf og okkar eigin vandamál í öðru ljósi

og brýnna en margt annað að okkur takist að halda hraðanum sem þið háttvirtur þingheimur ákváðuð í fyrra á því að núll komma sjö prósent af þjóðartekjum fari til þróunarsamvinnu það tel ég að sé ekki síst mikilvægt núna að við höldum þeirri áætlun sem eins og þið munið þið hröðuðuð umfram það sem tillaga mín var vegna þess að fram undan er eitt stærsta þróunarverkefni íslendinga sem við nú erum að leggja drög að það felst í samkomulagi sem við höfum gert við alþjóðabankann um að kosta í samvinnu við norræna þróunarsjóðinn allar rannsóknir til að þrettán ríki í austur afríku geti aflað orku úr iðrum jarðar alþjóðabankinn mun síðan í samstarfi við aðra koma sjálfri orkuvinnslunni á legg við eigum jafnframt í viðræðum við norðmenn breta þjóðverja opec sjóðinn og japani um að koma til liðs við okkur í þessu stóra verkefni sem ég tel að gæti leitt til gjörbyltingar á högum hundrað fimmtíu milljón manna á nokkrum fátækustu svæðum heims í tengslum við þetta er líka rétt að geta þess að í síðustu viku skrifaði ég undir samning við ráðherra auðlindamála frá kína sem hér var á ferð með sínum forsætisráðherra um þátttöku kínverja í verkefnum af þessu tagi það er því óhætt að segja að þetta verkefni er sögulegur áfangi í þróunarsamvinnu okkar frú forseti ég minntist á norðurslóðir í upphafi ég hef skilgreint þær sem forgangsmál og ég vil síðast en ekki síst þakka þinginu fyrir virkan áhuga á þeim og öfluga þátttöku í stefnumótun hugmyndir sem við ræddum hér saman undir ræðu minni til þingsins fyrir tveimur árum eru nú sem óðast að koma til framkvæmda við höfum hert róðurinn gegn hlýnun af mannavöldum og þar með bráðnun við höfum tryggt að það verður aukin starfsemi á vegum norðurskautsráðsins á íslandi við höfum tekið frumkvæði í viðræðum um kortlagningu umhverfisþátta til að undirbúa val á hentugri skipaleið yfir norðurpólinn þegar ísa leysir við höfum átt viðræður við grannþjóðir um að ísland verði miðstöð þjónustu við svæði sem kunna að opnast til auðlindanýtingar við höfum átt viðræður við allar norðurskautsþjóðirnar um að flýta gerð alþjóðlegs mengunarsamnings gagnvart olíu við höfum sömuleiðis fengið góðar undirtektir í viðræðum við þær allar um að alþjóðleg björgunarmiðstöð rísi hér í framtíðinni við höfum einnig gert þrjá alþjóðlega samninga um samstarf um rannsóknir á norðurslóðum sem munu verða mikil lyftistöng fyrir íslenska fræðasamfélagið og þá ekki síst okkar ágæta norðurslóðakjarna á akureyri við höfum líka gert sérstakan samning við noreg sem felur í sér nýtt embætti prófessors kennt við friðþjóf nansen í norðurslóðafræðum við háskólann á akureyri og sömuleiðis um námsstyrki handa tíu námsmönnum og um aðgang að rannsóknum á svalbarða það er þess vegna góður snúningur í þessu máli sem við öll höfum haft mikinn áhuga á að koma sem fremst frú forseti ég vil svo í lok þessarar framsögu nota tækifærið og þakka þinginu sérstaklega utanríkismálanefnd og ötulum og úrræðagóðum formanni hennar og öllum þeim sem starfa fyrir íslands hönd að utanríkismálum fyrir þeirra góða starf í okkar þágu utanríkismál eru snúið viðfangsefni og þar er ekkert gefið við búum sem betur fer að því bæði í mínu ráðuneyti og hér í þinginu að þar er reynt fólk og reyndar fer á báðum stöðum vaxandi reynsla það er gott fyrir ísland við munum í vaxandi mæli þurfa á slíku fólki að halda í framtíðinni í því ljósi ber mér kannski sérstaklega að þakka samninganefnd íslands í viðræðunum við evrópusambandið og um leið þeim fjölmörgu fulltrúum hagsmunaaðila félagasamtaka og stjórnsýslu sem taka þátt í því brýna verkefni í þeim hópi eru vafalítið skiptar skoðanir um evrópumálin rétt eins og ríkja á meðal okkar íslendinga en ég get hins vegar staðfest það að í samningaliðinu ríkir góður andi þar ríkir breið samstaða um að standa þétt saman um